c'est une question d'affichage et de priorités en ce domaine. La liste noire en question ne comportait au début de décembre que onze pays, dont cinq du MENA, tous en guerre. Afghanistan, Iraq, Syrie, Yémen plus l'Iran, mais pas la Libye et aucun pays du Golfe. Que vient faire là la Tunisie? On nous dit, en off bien sûr, que d'autres pays vont venir, y compris des pays européens. Permettez moi d'être sceptique. On nous dit aussi que l'inscription sur cette liste ne vaut pas sanction, mais surveillance accrue. C'est vrai, mais quel signal envoie t on aux investisseurs et aux créanciers de la Tunisie? Quels dégâts auront été faits d'ici à ce que la Commission revienne sur son acte délégué?

Et si, oui, quand? La Tunisie demeure fragile économiquement elle avance pas à pas dans sa transition démocratique. Faut il rappeler que ses nouvelles institutions n'ont vraiment commencé leurs travaux qu'en 2015 et que la modification de la législation sur ces sujets a été parmi les premières mesures prises? Ce qui a enclenché la procédure du GAFI!

Le GAFI lui même vient d'en tirer les conséquences en sortant la Tunisie des pays à haut risque et en la mettant sur la liste des pays sous surveillance, ce qui entérine les avancées et les engagements du gouvernement tunisien.

Comment travaille la Commission sur les pays du GAFI et selon quelles priorités? Mme Mogherini a rappelé, encore aujourd'hui, que la stabilité de la Tunisie et la pleine réalisation de sa transition démocratique sont des questions prioritaires pour l'Union européenne, qui sera toujours aux côtés de ce pays. Alors, il faut agir en ce sens, Madame la Commissaire. Je crains personnellement que les enjeux soient autres et que l'on cherche à faire pression sur la Tunisie pour qu'elle mette en œuvre plus rapidement d'autres réformes, notamment certaines réformes dites structurelles. Pour vraiment soutenir la Tunisie, je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de cette objection